Jednak Unia powinna też wykorzystać wzajemne relacje, by zwrócić naszym partnerom uwagę na kwestie, które są ważne z punktu widzenie niektórych państw członkowskich.